D'abord, la commission des budgets a fait son travail et a mis le projet d'état prévisionnel du budget du Parlement pour 2012 en état d'être examiné, débattu et voté par votre Parlement, par la plénière, conformément à nos procédures et conformément à ce que nous avons fait l'année dernière.

Deuxièmement, je ne veux pas laisser dire à Mme Andreasen, qui connaît parfaitement le dossier, qu'en tant que président de la commission des budgets siégeant au conseil d'orientation de la Maison de l'histoire, je serais en situation personnelle de conflit d'intérêts. Je ne suis pas là à titre personnel, je suis là à titre de président de la commission des budgets, désigné par la commission des budgets pour la représenter dans cet organe, de la même manière que la présidente des affaires culturelles représente la commission des affaires culturelles dans cet organe.